Néanmoins, de mon point de vue, le compte n'y est pas. Nous avons trop pris l'habitude, ici et à la Commission, de parler des consommateurs, des consommateurs, toujours des consommateurs et rarement des citoyens. Or, je veux aussi parler des citoyens, et notamment des citoyens responsables.

Par nos amendements, nous demandons de véritables tests sur l'abrasion, pour éclairer et protéger les citoyens, et pour la fabrication de pneus moins polluants et plus économes en énergie.